Daarom moeten we onze bankenunie afwerken met een afwikkelingsmechanisme dat echt ééngemaakt is. In ons verslag van de economische commissie hebben we de bakens daarvoor duidelijk uitgezet. Wij willen in de eerste plaats een besluitvormingsproces dat zo nodig een bank over the weekend kan afwikkelen.

En dat is heel wat anders dan het intergouvernementeel nationaal gecompartimenteerd systeem van de Raad.

Bovendien zullen de banken die gevestigd zijn in grote lidstaten bevoordeeld zijn ten overstaan van banken gevestigd in kleine lidstaten en dat staat haaks op de interne marktfilosofie zo zal het heel moeilijk zijn om het vertrouwen terug te brengen.